betri þó vinátta þín ég held að það sé ekki síður dýrmætt að þeir sýni okkur þetta hugarfar og þennan stuðning heldur en aðstoðin sem slík sem þó er mikilvæg og ótrúlega rausnarleg miðað við

heiminum um áhrif hinnar miklu heimskreppu fjármagnsins vissulega er það allt rétt sem sagt er um að ný frjálshyggjukapítalisminn hinn hnattvæddi græðgiskapítalismi er að hrynja inn í sjálfan sig með skelfilegum afleiðingum víða um heim og ekki síst á íslandi það leitar æ meira á mig hvort þessi einhliða nálgun þessi klassíski inngangur hæstvirtur forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar um orsakir vandans sé ekki angi af hinu sama rót af því sama sem kom okkur þangað sem við erum komin

fyrir okkur íslendinga að reyna bara að kenna óhagstæðum ytri skilyrðum um það er stórhættulegt við skiljum aldrei þessa hluti við komumst aldrei í gegnum þá ef við erum ekki menn til að horfast í augu við okkur sjálf og viðurkenna okkar ábyrgð á því sem hér hefur gerst höfuðábyrgðin á því sem hefur gerst á íslandi hvílir á herðum íslendinga sjálfra þó vissulega hafi þessar þrengingar allar gert illt verra og átt sinn þátt í kannski að hraða endalokum á ástandi sem gat þó aldrei varað til lengdar að reka eitt þjóðfélag endalaust með bullandi viðskiptahalla og erlendri skuldasöfnun jafnvægisleysi í hagstjórn og öðru slíku ég verð var við það að bæði erlendir blaðamenn og erlendir stjórnmálamenn taka eftir þessum málflutningi sérstaklega íslensku ríkisstjórnarinnar ég hef oft fengið spurninguna á undanförnum dögum lítið þið íslendingar svo á að þið berið enga ábyrgð á þessu sjálfir þetta undrar fólk og ég held að menn skynji hversu óhyggilegt þetta er og lítt til þess fallið að skilja hlutina að læra af þeim að axla ábyrgð og horfast í augu við veruleikann eins og hann er allra síst gengur það auðvitað fyrir sjálfstæðisflokkinn á íslandi sem hér hefur stjórnað í sterkum meirihlutaríkisstjórnum í meira en sautján ár að algerlega koma sér hjá því að líta í eigin barm og þá flokka aðra sem með honum hafa starfað þá læra menn ekki mikið þessu ef menn finna nýja og nýja sökudólga og helst í útlöndum fyrir öllum þeim mistökum sem þeir hafa gert sjálfir ég tel líka að það sé óumflýjanlegt að ræða hvernig menn hafa staðið að málum á síðustu dögum og vikum hvað varðar miðlun upplýsinga og það að gera þjóðinni heiðarlega og rétta grein fyrir því hvað er að gerast það er alveg með endemum hversu misvísandi upplýsingar eða beinlínis rangar eru reiddar fram og hvernig yfirlýsingar einstakra ráðherra eða forustumanna á þessu sviði stangast á ég vil taka nýjasta dæmið þetta með að aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi verið skilyrði þess að aðrar þjóðir vildu veita okkur aðstoð ekki voru færeyingar mikið að láta það vefjast fyrir sér og ekki heldur norðmenn það er rangt sem hér hefur verið reynt að halda fram að norðmenn hafi nokkurn tíma sett það fram sem skilyrði að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og prógramm af hans hálfu sem við værum komnir í væri forsenda þess að þeir mundu aðstoða okkar ég fullyrði það hér

enda alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þá sama og ekki kominn inn í myndina það er vissulega rétt eftir að fréttir bárust af því að hann væri með sendinefnd og viðræður væru farnar í gang þá fóru menn að tengja þetta saman en þó þannig að síðast nú á þingi norðurlandaráðs í helsinki þegar stoltenberg forsætisráðherra noregs var spurður að þessu af háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttur þá svaraði hann endurtekið þannig að það væri ekki skilyrði af hálfu norðmanna hann endurtók í svari við fyrirspurn háttvirts þingmanns það sem hann hafði áður sagt í ræðu að það gerði það auðveldara fyrir noreg möo það var ekki skilyrði þess að norðmenn hefðu rætt við okkur um aðstoð af hverju er þá verið að halda svona löguðu fram af hverju er bara einfaldlega ekki byggt á réttum skjalfestum upplýsingum beinum tilvitnunum í menn þar sem þeir svara spurningum eins og í þessu tilviki er það ekki heillavænlegra eða telja menn sér það leyfilegt til heimabrúks af því að þeir eru í vandræðum með alþjóðagjaldeyrissjóðinn og hans fyrsta inngrip í íslensk efnahagsmál að færa hlutina svona til til að búa sér skjól í því að menn hafi engan annan kost átt en alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það hafi verið skilyrði af hálfu annarra þjóða til að koma okkur til aðstoðar þegar það liggur fyrir að það er ekki sett þannig fram af ráðamönnum þeirra hinna sömu þjóða hvernig er þetta með vaxtahækkunina hjá imf alþjóðagjaldeyrissjóðnum ég er með í höndunum þrjár

endemum össur skarphéðinsson hæstvirtur iðnaðarráðherra segir á alþingi í fyrradag seðlabankinn tekur þessa ákvörðun

verður ekki skilin öðruvísi en þannig að hún telji að það sé ríkisstjórnin samanber til dæmis frétt vísis í gær stýrivaxtahækkun ekki skilyrði imf heldur tillaga ríkisstjórnarinnar útgáfa númer tvö á sannleikanum en í helsinki í fyrradag sagði árni mathiesen hækkun stýrivaxta er eitt af skilyrðum sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti fyrir lánveitingum og sama segir í fréttatilkynningu seðlabankans frá sama degi þrjár skjalfestar mismunandi útgáfur af sannleikanum í þessu máli frá hæstvirtri ríkisstjórn þetta gengur ekki þetta er ekki hægt svona geta menn ekki hegðað sér halda menn að það létti leikinn að ná einhverjum trúnaði úti í samfélaginu þegar ráðherrar í ríkisstjórn og ráðamenn umgangast sannleikann með þessum hætti það er bara tvennt til með þessum hætti annaðhvort hafa menn unnið heimavinnuna sína svo illa að þeir viti ekki hvað raunverulega er á ferðinni eða menn eru vísvitandi að hagræða hlutunum það er bara þannig sama má segja að sé uppi þó það séu kannski aðallega tvær útgáfur af sannleikanum hvað varðar það hvort okkur íslendingum væri heimilt að upplýsa um skilmála alþjóðagjaldeyrissjóðsins því hefur verið haldið þar fram að það væri ekki og það væri að ósk stjórnar sjóðsins að þessum skilmálum skyldi haldið leyndum þannig sagði til dæmis hæstvirtur utanríkisráðherra á blaðamannafundi tuttugasta og fjórða október það er erfitt fyrir okkur að geta ekki gert grein fyrir inntakinu í þessu aðgerðaáætluninni en ástæðan er sú að þeir sem sitja í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins vilja ekki lesa um inntakið í þessum fjölmiðlum og síðar með leyfi forseta það er ekki þannig að við viljum ekki segja frá inntakinu í þessu það eru stjórnarmennirnir í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins og svo enn síðar þó við birtum þetta ekki í dag þá er það ekki vegna þess að við viljum það ekki og svo framvegis á blaðamannafundi sem hins vegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hélt sjálfur klukkutíma á eftir blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar þennan nefnda dag upplýstu þeir miklu meira um málið heldur en ríkisstjórn íslands upplýsti almenning á íslandi um hvað þá alþingi utanríkismálanefnd alþingis hefur ekki fengið að sjá einn einasta skriflegan texta um þetta mál og ríkir þar þó trúnaður hverju sætir þetta hvers konar vinnubrögð eru þetta síðan

það sé ákvörðun ríkisstjórnar íslands hvort áætlunin verði gerð opinber hvað er hér á ferðinni þetta gengur ekki

verra er á ferðinni þá bið ég guð að hjálpa mönnum í örlagamálum af þessu tagi geta menn ekki leyft sér vinnubrögð af þessu tagi svo kemur vaxtahækkunin eins og fallhamar í hausinn á íslendingum og menn láta eins og það komi þeim á óvart kom það svo mjög á óvart

hvað segja þeir sem mest hafa hrópað á lækkun vaxta á íslandi undanfarin ár en jafnframt fögnuðu aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins aðeins og forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins og vinnumarkaðarins er þetta nokkuð nema forsmekkurinn að því sem koma skal er það ekki er ekki alþjóðagjaldeyrissjóðurinn núna að semja nýja áætlun fyrir ísland í aðalatriðum jú ég held það ég gagnrýni ríkisstjórn íslands fyrir það að hafa staðið illa að þessum þætti málsins sem varðar það að veita réttar traustar og fullnægjandi upplýsinga til þjóðarinnar það er ekki nóg að halda endalausa blaðamannafundi ef ekkert kemur fram á þeim nema tilefni til einhvers endalauss misskilnings þjóðin á heimtingu á því að hún fái upplýsingar um þess mál ég gagnrýni líka verkstjórnina sem hér hefur verið í gangi hvernig stendur á því að ekki hefur verið sett upp einhvers konar stjórnstöð aðgerða þangað sem allir þræðir liggja og þar sem ráðið er ráðum í innsta herbergi af hverju eru þessir hlutir á hlaupum á milli húsa í miðbænum og tætingslegt mjög hvernig að þessu er staðið að því er best verður séð ég gagnrýni hæstvirtur forsætisráðherra sem margoft hefur talað um hug sinn og stjórnarsinna til að upplýsa þessa hluti talað um hvítbók í þeim efnum

ég gagnrýni að það er ekki enn búið að skipa í varanleg bankaráð hinna nýju ríkisbanka sem þó var talað um að yrði gert innan fárra daga það er mjög brýnt að vinna hratt og fumlaust að þessum verkefnum og það verður að ganga eitthvað undan mönnum það er bara ekki nógu gott ef ríkisstjórnina vantar allt drive eins og mundi verða sagt á ódýrri íslensku í dag það er bara ekki nógu gott það er margt að mínu mati sem er óumflýjanlegt að takast á við af miklum krafti næstu daga það þarf til dæmis að fá fram í dagsljósið eitthvert mat einhverjar áætlanir um forsendur fjárlaga og þjóðarbúskaparins næstu ár það er mjög brýnt til að menn geti síðan farið að takast á við það hvað getum við gert til þess að afstýra fjöldaatvinnuleysi og þar með líka landflótta það er allra brýnasta málið að snúa sér að því og til þess þarf að skýrast hver staðan er og hvað ríkissjóður hvað sveitarfélögin og hvað aðrir aðilar verða í aðstöðu til að leggja hér af mörkum stendur ekki til að setja aukið fé inn í til dæmis tækniþróunarsjóð og nýsköpunarsjóð stendur til að hafa byggðastofnun áfram peningalausa við þessar aðstæður er það gæfulegt að hún geti ekki einu sinni veitt lágmarkslán og fyrirgreiðslu til fyrirtækja sem þó eru starfandi en þurfa á því að halda eru að þorna upp vegna ástandsins hvað ætlar ríkisstjórnin að gera gagnvart sveitarfélögunum sem verða að vera eitt megintækið okkar í því að hafa okkur í gegnum þetta bæði vegna þeirrar félagslegu þjónustu og nærþjónustunnar sem þau veita íbúunum en líka sem stórir vinnuveitendur og líka sem þátttakendur í því að reyna að halda uppi störfum og eftirspurn í samfélaginu þessa hluti verður að vinna hratt og mér finnst þessi mánuður sem nú kveður

verkstjórnin hefði þurft að vera fumlausari og marklausari auðvitað geta menn sagt að lokum berandi sjálfir ábyrgð á því hvernig á er komið að það séu engir aðrir kostir eftir í stöðunni en það er kannski harkalegasta að sjálfsgagnrýnin sem menn geta ástundað að þurfa að koma hér og segja það að svo illa var málum komið á íslandi ef menn telja svo og ekkert annað eftir en að leita á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins það er einhver hroðalegasta lýsing á eigin frammistöðu sem einn forsætisráðherra þjóðar geti gefið að þannig er komið málum og flokkur hans með þægum meðreiðarsveinum eftir sautján ára ráðsmennsku íslenska samfélagsins það er ekki glæsilegt það er mikið verkefni fram undan og við verðum að snúa okkur að því að reyna að byggja upp traust á nýjan leik og koma á einhverju eðlilegu ástandi í samfélaginu og það verður að mínu mati aðeins gert með tvenn um hætti